Incidența crizei economice face ca impactul fraudei, al evaziunii și al planificării fiscale agresive asupra finanțelor publice europene să devină o problemă politică din ce în ce mai stringentă.

Susțin, în aceste condiții, planul de măsuri propus de Comisia Europeană pentru combaterea fraudei, a evaziunii sau a derobării de sarcini fiscale. Aceste măsuri trebuie însă combătute cu acțiuni mult mai tranșante ale instituțiilor europene pe plan internațional, precum și cu intensificarea cooperării dintre statele membre ale Uniunii.